A tagállamoknak mostanában egyszerre kell konszolidálniuk az államháztartásukat, ezzel párhuzamosan befektetni oktatásba, képzésbe, kutatás fejlesztésbe, munkahelyteremtésbe, Európai Uniós szinten pedig kihasználni a közös piac adta lehetőségeket, többek között a diplomák kölcsönös elfogadásának területén továbblépni, a szolgáltatási irányelvet valóban

Új készségek, folyamatos továbbképzés kell ahhoz is, hogyha el is indul a gazdaság fejlődése, akkor az ne munkahelyek bővülése nélkül történjen. Sokszor a képzést kicsi gyerekkorban kell elkezdeni, a képzést fejlesztést, hogy ne konzerválódjanak a kezdeti indulási egyenlőtlenségek. Az OECD kutatások azt mutatják, hogy az oktatásba, képzésbe történő befektetés bőven megtérül a magasan képzettek több adót fizetnek, az állami bevételek meghaladják a kiadásokat, magasabb a foglalkoztatási arányuk is a jól képzetteknek. De kiemelten kell figyelnünk azokra is, akik ma a legtávolabbra vannak a munkaerőpiactól, akár fogyatékosságuk, etnikai hovatartozásuk, családi állapotuk, életkoruk vagy egyéb okok miatt. Ők sem szorulhatnak ki a munkaerőpiacról, és a fenntartható fejlődésnek az alapja a befogadás a foglalkoztatásban is. A munkanélküliség különösen veszélyes a fiatalok esetében, akiknél ez kihathat egész későbbi karrierjükre is. Az Európai Szociális Alap felhasználási szabályozását úgy kell majd alakítanunk, hogy el tudja érni az egyes zászlóshajóprogramok célcsoportjait a szegényeket, a fiatalokat, a romákat, és ez lesz a legfontosabb eszköz majd a kezükben a következő költségvetési időszakban.